Señora Presidenta, el consumidor europeo de pescado está siendo víctima de un fraude. Se habla de tasas de error de hasta el 95 en el caso del atún comercializado en Bruselas, pero no se trata de un caso aislado se produce lo mismo en España, Irlanda, Grecia o Gran Bretaña. Podríamos solventarlo mediante la obligación de facilitar información precisa sobre las especies y el origen de los productos podríamos solventarlo con el etiquetado, de cuyo informe estamos pendientes algo relativamente sencillo. Por ejemplo, en el caso de las conservas, protegeríamos al consumidor, pero también a la producción europea sostenible como el mejillón de Galicia. Debemos exigir mayor claridad y transparencia en la información sobre el origen de los productos pesqueros. Si queremos proteger nuestras producciones de calidad y proteger a los consumidores, debemos aclarar el origen en el etiquetado.